Die Krisen der letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass Sie eine weitere Aufgabe haben, nämlich die Sicherung der Stabilität der Finanzmärkte und des Finanzsystems. Auch diese Aufgabe haben Sie sehr professionell und überzeugend wahrgenommen.